Monsieur le Président, Victoire Ingabire, dirigeante de l'opposition rwandaise, doit pouvoir bénéficier d'une procédure d'appel conforme aux normes internationales en matière d'équité des procès, après avoir été déclarée coupable et condamnée à une peine de huit ans d'emprisonnement en octobre

Depuis le début de l'enquête, le président Paul Kagame a fait des déclarations dans les médias et sur Twitter concernant la culpabilité présumée de Victoire Ingabire, qui étaient contraires, évidemment, au droit de celle ci à la présomption d'innocence.

Les opposants aux autorités rwandaises ont fait l'objet de manoeuvres de harcèlement et d'intimidation et ont été placés en détention.